Quindi questa è una delle cose che chiediamo con questa risoluzione. Del resto mi sembra chiaro che è impossibile pensare di intrattenere relazioni con chi viola sistematicamente i diritti umani, quindi speriamo con questa risoluzione di mandare un segnale forte al governo dello Swaziland.